Jeszce do niedawna, dziesięć lat temu, mówiliśmy o Iraku jako o terenie frontowym i wsłuchiwaliśmy się w doniesienia, można powiedzieć, wojenne z interwencji, w której uczestniczyła również część państw Unii Europejskiej.

Mój kraj, Polska, również uczestniczył wojskowo w tej interwencji, w tej interwencji sił międzynarodowych pod wodzą Stanów Zjednoczonych, ale były państwa, które miały inną opinię. Dzisiaj to budzi mniejsze emocje, ale jak widać różnica zdań pozostała. Na szczęście dzisiaj mówimy nie o wysyłaniu wojsk do Iraku, mówimy o umowie o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską a Republiką Iraku.

że uda się zwalczyć działalność takiej irackiej odnogi Al Kaidy, która mimo wszystko jeszcze działa. Więc te wyzwania istnieją, ale poza sprawami bezpieczeństwa oczywiście musimy myśleć o przyszłości w kontekście współpracy gospodarczej i współpracy politycznej, jak mówiło tu wielu mówców. Irak jest na początku drogi do budowania normalnego, stabilnego, demokratycznego państwa i oczywiście ze wszech miar i Unia Europejska, i jej instytucje, jak i państwa członkowskie powinny w tym pomóc, powinny działać na rzecz demokratyzacji i modernizacji Iraku.